To są rzeczy straszne wykorzystywanie seksualne, nowoczesne niewolnictwo, żeby nie mówić o rzeczach najgorszych, a Roberta Metsola mówiła o dobrych remediach, które należy podjąć.

Ja nie mówię tylko o nielegalnym przemycie ludzi z nim musimy walczyć przede wszystkim ale nie unikną odpowiedzialności politycy, którzy do tego zachęcali i te dzieci na ten los narazili.